Herr Minister, das Abkommen ist am 13. Januar im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden. Sie sind daran nicht schuld, aber wenn Sie uns jetzt sagen Ich muss mich erst mal erkundigen, in welchen Sprachfassungen das Ding vorliegt, dann muss ich jetzt noch einmal feststellen, das hier ist keine Freizeitveranstaltung zur gegenseitigen Erfreuung von Abgeordneten und Ministern. Das ist eine Gesetzgebungskammer, in der seriöse Arbeit erforderlich ist! Und jetzt will ich Ihnen etwas sagen, nicht der spanischen Präsidentschaft, aber dem Rat Die Art und Weise, wie der Rat mit diesen Themen umgeht, zeigt, dass ihm das Parlament schnurzpiepegal ist.

Das will ich jetzt hochoffiziell für unsere Fraktion wissen!